Domnule președinte, domnule comisar, întotdeauna când vorbim despre schimbările climatice, vorbim de măsuri de adaptare la schimbările climatice, dar și de măsuri pentru reducerea cauzelor care conduc la schimbările climatice. Aș dori să vă întreb în contextul conferinței de la Copenhaga ce prioritate are creșterea eficienței energetice și pentru țările în curs de dezvoltare, dar și ce discuții aveți privind criza apei potabile și, bineînțeles, criza alimentară?